Az ítélkezés a bíróságokra tartozik, épp a jogállamiság elve alapján, és nem politikai fórumokra. Bármilyen jogállamisági mechanizmus csak akkor működhet megfelelően, eredményesen, ha valódi problémákat elemez, és nem mesterségesen kreáltakat, tényeken és objektív vizsgálatokon alapszik, nem pedig sajtóhíreken, vagy frusztrált politikai feljelentéseken. Sokszor a tények másról beszélnek, mint a megalapozatlan és igaztalan állítások, akármilyen sokat is hajtogatják azokat. Nem Magyarország veszélyezteti ma az európai értékeket, nem a magyar kormánytól kell ma megvédeni a magyar polgárokat, és ezt pontosan értik a magyar polgárok otthon. Valódi problémákra kell koncentrálni, és ezt kérem Öntől, Biztos Úr, hogy minden egyes tagállamot egyenlő módon monitorizáljanak, és objektíven, egyenlő alapon mérjék, és valódi problémára koncentráljanak.